Vážené kolegyne a kolegovia, Dohoda o voľnom obchode s Indiou je určite senzačnou príležitosťou, ktorá má obrovský potenciál na rozvoj obchodu s touto najväčšou demokraciou sveta. Vyjadrujem ale určité sklamanie, že v rokovaní o Dohode o voľnom obchode sa doposiaľ nezaznamenali významné pokroky smerom k uzatvoreniu vyváženej dohody. Predovšetkým oblasť týkajúca sa práv duševného vlastníctva si vyžaduje jasnú a spravodlivú úpravu, pretože je z ľudsko právneho pohľadu neprípustné, aby boli ohrozované základné práva najchudobnejších obyvateľov rozvojových krajín, medzi ktoré patrí právo na prístup ku generickým liekom a k zdravotnej starostlivosti.